Die, die wir zu Helden gemacht haben, kämpfen Jahrzehnte, nachdem sie Helden geworden sind, um Renten, um Gesundheitsversorgung und so weiter.